o právach spotrebiteľov a povinnostiach poskytovateľov, musí nájsť svoju odozvu v politickej a právnej reakcii EÚ na túto problematiku. Prioritou spotrebiteľskej politiky, podľa môjho názoru, musí zostať ochrana spotrebiteľa hlavne detí pred nebezpečnými výrobkami. Vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov v EÚ musia preto efektívne zaručovať príslušné orgány a agentúry trhového dohľadu v oblasti potravinového, chemického a farmaceutického priemyslu a v agrovýrobe, keďže tieto priamo každodenne svojimi produktmi vplývajú na zdravie občanov Európskej únie.